Das bedeutet, das Parlament hat mehr Kompetenzen, wir haben mehr Aufgaben, wir haben eine größere Verantwortung, wir haben mehr Gesetzgebungsaufgaben, d.

wir brauchen auch mehr Arbeitskapazitäten und dafür braucht man mehr Haushaltsmittel. Gleichzeitig und das ist mir sehr wichtig müssen wir sehen Wir haben die Wirtschafts und Finanzkrise, wir haben die Euro Stabilitätskrise, in Deutschland fängt 2011 die Schuldenbremse an, wir haben hohe Sparanforderungen an Griechenland und auch an alle überschuldeten öffentlichen Haushalte. Wir müssen also eine sehr verantwortliche Position finden, wie wir in dieser schwierigen Situation mit den Zuwächsen im Parlamentshaushalt umgehen. Als Berichterstatterin für den Haushalt 2011 gebe ich die Mehrheitsposition wieder, ich werde aber auch meine grüne Position noch darlegen. 20 für den Parlamentshaushalt, ausgehend vom administrativen Haushalt, waren eine Obergrenze, die man 1988 zwischen den Institutionen festgelegt hat. Das kann, so die Mehrheit im Haushaltsausschuss, 2011 aber nicht mehr in gleichem Maße gelten, weil die Realität sich verändert hat. Wir haben die Erweiterung, wir haben mehr Kompetenzen, wir haben gewachsene Aufgaben, also muss man die 20 nicht als eine fundamentalistische Zahl nehmen. Aber trotzdem ist klar geworden, aus Selbstdisziplin und aus Verantwortung will man sich im Umfeld der 20 bewegen.

Nach einigen Debatten und den Zielkonflikt gewichtend hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass man nur 20,32 also plus 20 Millionen Euro ausgeben will. Es herrscht Einigkeit in den Fragen, dass wir mehr Personal für die Erweiterung brauchen, auch mehr Stellen für die Bibliothek, für die Informationstechnologie, für Studien, und dass wir den Umweltschutz hier im Hause deutlicher gewichten müssen und dass es sehr gut wäre, auch in Straßburg mehr Fahrräder zur Verfügung zu stellen, damit nicht so viele den Fahrdienst benutzen müssen. Aber wo haben wir Kontroversen?

Das wäre eine Gesamtsumme von 13,2 Millionen Euro.